Najlepša hvala za besedo. In v zaključku, najlepša hvala, kolegice in kolegi, za ta tvoren prispevek v, v razpravi. Nekaj ognja je bilo, ampak saj to ni, nujno nujno slaba stvar. Zdaj, kar se reorganizacije tiče, strinjal se bom, z ministrico, ko pravi, da bomo, njen dejanski učinek videli s časom, ocenili, ko bo nekaj časa, minilo, še posebej, tukaj pa tudi podpišem z z informacijo iz terena, na področju IT-ja oziroma sistema sistema Krpan, ki je tudi na socialnih delih, na centrih za socialno delo sami pravijo, dajmo, dajmo mu čas, pa da vidimo, kako se, kako se vpelje. Vseeno ostajam kritičen, ne, ker če je po vaših podatkih najbolj kadrovsko, najbolj kadrovsko izpopolnjen center, v Trbovljah, ki je številka, ste rekli, dvaindevetdeset kadrovsko dvaindevetdesetodstotno kadrovsko izpolnjen, vseeno na terenu poroča, slabše ocenjuje, reorganizacijo, bom ostal skeptičen in kritičen do, do nekih vidnih rezultatov v roku, ki ste ga, ki ste ga, predlagali. Zdaj, moje sporočilo, predlagateljev oziroma pobudnika, te razprave, ministrici, v glavnem, čestitam za pogum. Niste nasledili rožnate, oziroma kot bi rekli na oni strani na oni na oni strani luže, posteljo iz vrtnic, ampak, en, velik kaos, kar je bilo vidno tudi iz današnje iz današnje razprave, zato upam, trditi, da bomo pa le poslanke in poslanci, tudi, še posebej tisti v odboru za delo, če ne drugače, poizkusili v prihodnje, tvorno, sodelovati v v reševanju izzivov, s katerimi se boste soočali. Zdaj, naš cilj ali pa cilj, celotne države je socialnim delavkam in delavcem dati priložnost, da so to, kar so. Da razvijejo da razvijajo svojo stroko in da razvijajo institucijo, v kateri delujejo, torej center za socialno delo. Samo če bomo tudi mi sodelovali v tem tvornem procesu, bomo stremeli k ustvarjanju socialne države, oziroma kot jo je, tovariš Koražija, v svojem v svoji, intervenciji omenil, v sistemu, ki bogastva, ki bogastvo razdeli pravično med vse, ki k njegovemu ustvarjanju prispevajo, tudi med tiste, ki za to niso sposobni ali niso zmožni, tudi za tiste, ki so, družbeno najšibkejši. Še enkrat, najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom za, za razpravo, ministrici pa srečno pot v reševanju tega, kaosa.